Lo hacemos, creo, compartiendo también con el resto de autores, y espero que con el conjunto de los Grupos, una cierta inquietud. Porque se trata —estamos ya acostumbrados a ello a una cierta repetición, a una cierta expresión de preocupación o de denuncia frente a unas realidades— de unos hechos que ya han sido objeto de consideración y de trato en este mismo Parlamento.

Ahora asistimos con preocupación, en el caso de Camboya, a una triple iniciativa legislativa del Gobierno de Camboya que no parece respetar en absoluto nuestros criterios mínimos de lo que debería ser un proceso de participación, de debate social, precisamente también porque afecta a colectivos como las organizaciones no gubernamentales